Beides, muss man feststellen, ist gelungen. Andererseits wollten wir mit diesem Instrument nie eine einfache Steuer entwickeln. Wir wollten nie Steuerlücken damit schließen.

Deshalb die Forderung Man kann nicht mitten im Spiel die Regeln ändern. Und deshalb mein Appell Man muss das System arbeiten lassen, man muss es sich etablieren lassen. Wir sollten auch Vertrauen schaffen und nicht das Vertrauen einfach aufs Spiel setzen, und schließlich sollte man nicht künstlich die Kosten in der Wirtschaft erhöhen. Deshalb war es gut, dass das Parlament heute die richtige Entscheidung getroffen hat.